Señor Presidente, el próximo Consejo deberá decidir sobre la asistencia financiera solicitada por el Gobierno de España para el rescate de una parte de su sistema financiero. Es una decisión inevitable, a la vista de la imposibilidad de financiarse a casi un 7 de interés, con un bono a 500 puntos de diferencial con respecto al bono alemán. Pero ello nos recuerda que hay que cambiar de rumbo y cambiar de rumbo significa decir que la unión política no se limita a la supervisión bancaria, sino que requiere una revisión del calendario de revisión del déficit, la mutualización de la deuda y un presupuesto con recursos propios para financiar inversiones estratégicas que estimulen el crecimiento y generen empleo. Significa también evitar la salida desordenada de Grecia del euro, y esa es una cuestión que debemos resolver, no ya en las próximas semanas, sino en los próximos días. Pero también significa cambiar una imagen de Europa cada vez más identificada con esos llamados hombres de negro, que amenazan con sanciones, que van armados con un palo, pero sin ninguna zanahoria, sin ningún estímulo al crecimiento, sin ninguna esperanza para la gente joven.